Deswegen werde ich mit Sicherheit nicht behaupten, dass alles, was in der Verordnung steht, sich in zehn Jahren zu 100 als praxistauglich erwiesen hat. Wir starten jetzt in einen Praxistest.

Es wurde die Frage gestellt Warum braucht man eine eigene Agentur? Wir haben bewusst keine eigene Agentur vorgeschlagen, sondern wir haben die Agentur, die mit den nationalen Regulatoren zusammenarbeitet, die im März gegründet wurde, ACER beauftragt, diese ergänzende Kompetenz wahrzunehmen, weil es viele Überschneidungen

Aber Generaldirektionen haben eine Leitungsfunktion, eine Kontrollfunktion, nicht jedoch die Funktion der täglichen Sachbearbeitung. Drittens bin ich wie Sie sensibel in der Frage Welche Personalstellen benötigen wir zur vollen Aufgabenwahrnehmung? Welche Sachmittel für den Betrieb benötigen wir? Welche IT Ausstattung benötigen wir?

Sobald wir anhand der Arbeitsfülle mehr wissen, werden wir gerne auf das Parlament zukommen, um durch Umschichtung oder durch neu zu bewilligende Stellen dafür zu sorgen, dass die Agentur in wenigen Jahren jedem Arbeitsaufwand gerecht wird und die entsprechende Kontrolldichte auch erfüllt werden kann.

Man kann die Frage nochmals aufwerfen Ist der Binnenmarkt mit Wettbewerb und mit Transparenz für Strom und Gas sinnvoll gewesen?

Neben der Friedensunion ist der Binnenmarkt ohne Handelsschranken, ohne Grenzen, mit Wettbewerb und Transparenz ein Grundsatz der europäischen Idee Binnenmarkt für Nahrungsmittel, für Fahrzeuge, für weiße Ware, für braune Ware, für Waren, Güter und Dienstleistungen in jeder Hinsicht. Europa hat mit dem Binnenmarkt und seinen Handelsabkommen mit Drittstaaten im Grundsatz Vorteile gehabt. Das heißt, ich glaube, dass der Binnenmarkt die richtige Grundlage ist, um zu wirtschaften. Deswegen ist im Prinzip auch logisch, dass man nicht nur Kohle und Öl, die seit vielen Jahrzehnten Binnenmarktprodukte sind, sondern auch Strom und Gas den Binnenmarktregeln unterstellt.

Das wäre eine bürokratische Veranstaltung, ein Monster. Hinzu kommt Nur im Binnenmarkt können wir gemeinsame Ziele für die CO 2 Reduktion oder für erneuerbare Energien angehen. Und Solidarität kann auch nur im Binnenmarkt stattfinden, über die Mitgliedstaaten.

Deswegen glaube ich, dass heute ein entscheidender Schritt getan wird, um den Binnenmarkt auf eine ordentliche, vertrauenswürdige Grundlage zu stellen und Marktmissbrauch und damit eigentlich Anschläge gegen den Binnenmarkt und Vorteile von Marktteilnehmern Stichwort Insiderwissen so gut es geht auszuschließen, wie es auch bei anderen Dienstleistungen in Europa mit Erfolg geschieht. Nochmals vielen Dank für Ihre konstruktiven Äußerungen und die Mitwirkung im letzten halben Jahr.